Herzlichen Dank dafür! Was die zweite Frage betrifft, darf ich allerdings einige kritische Elemente hinzufügen, denn sowohl was das Mediengesetz als auch was die Verfassung betrifft, haben wir in diesem Parlament massive Kritik geäußert.

Aber, Herr Premierminister, Sie wissen ganz genau, dass heute in Europa das ist ja der Sinn und Zweck Europas Innenpolitik auch europäische Politik ist und europäische Politik auch im Inneren entsprechende Auswirkungen hat.

Was die Verfassung betrifft, so wissen Sie, dass die Venedig Kommission nicht nur den Prozess kritisiert hat, sondern auch einige wesentliche Bestandteile dieser Verfassung.

Aber dazwischen lag auch das Jahr

Es wäre gut, gerade auch an das Jahr 1956 anzuschließen, an das Jahr der großen Revolution mit diesen Freiheiten, die europäische Werte und europäische Zielsetzungen sind. Das ist nicht nur, wie Sie immer wieder zumindest als Vorsitzender des Fidesz sagen, eine Kritik, die die Sozialisten an Ihrer Regierung üben.

Das ist jedenfalls das, was wir unter europäischer Demokratie verstehen. Ich würde mir wünschen, dass Sie sich den Zielsetzungen des Pluralismus, der Medien und Meinungsfreiheit etwas nähern.